C'est une honte que la citoyenneté européenne puisse s'acheter, y compris avec de l'argent sale. En plus, dans de nombreux cas, le permis de séjour octroyé ne sert pas à résider effectivement dans le pays qui l'a délivré, mais à circuler impunément à l'intérieur de l'Union européenne et d'y faire des affaires. C'est une rente privée obtenue par la vente d'un bien commun européen. Troisièmement, et c'est peut être le point le plus dangereux, on est davantage contrôlé dans le système européen pour obtenir un visa de court séjour que pour obtenir un visa de long séjour, qui va permettre de faire des affaires indéfiniment sur le territoire de l'Union. Face à cela, on entend le Conseil et la Commission qui disent On va rappeler aux États membres le principe de la coopération loyale. Vous croyez que les États membres vous écoutent? Vous voyez bien qu'ils ne vous écoutent pas.